Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Türkei ist natürlich ein emotionales Thema, das ist vollkommen klar. Nur eines muss man in diesem Kontext natürlich immer beachten, was heute des Öfteren angesprochen wurde Das Parteienverbot ist natürlich letztendlich in keinster Weise zu akzeptieren, nur das Parteienverbot wurde nicht von der Regierung ausgesprochen, sondern von der Justiz. Da müssen wir unterscheiden, um auch fair und ehrlich zu sein.